Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes collègues l'ont rappelé à maintes reprises. À l'heure où l'Europe s'interroge sur une stratégie commune pour son approvisionnement en matières premières et tout particulièrement en terres rares, nous ne pouvons pas négliger l'immense potentiel que représente la valorisation intelligente de nos déchets. Renforcer les normes européennes pour améliorer le fonctionnement des filières de collecte, remédier aux problèmes de fuite ou de l'exportation illégale de DEEE, ou encore augmenter nos objectifs de collecte voilà qui doit être au cœur de cette législation. N'oublions pas l'acteur principal du succès ou de l'échec de cette réglementation le consommateur. La responsabilisation du citoyen est cruciale si nous voulons mettre en place une législation efficace. Et pour ce faire, mon cher Karl Heinz, l'écocontribution, entre autres systèmes, s'est révélée être un outil des plus pertinents. Les producteurs d'équipements électriques et électroniques doivent bien évidemment s'impliquer davantage dans le système de collecte et de recyclage. Mais on ne peut pas dédouaner le citoyen quant aux déchets qu'il produit. Nos citoyens doivent être acteurs et non spectateurs de la politique environnementale européenne.